forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer níutíu og sjö tvö þúsund og tíu um að stofna hlutafélag um vegaframkvæmdir í frumvarpinu er gerð tillaga um að á eftir sjöttu grein laga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tíu komi ný grein sem orðist svo á samt fyrirsögn eignarnámsheimild vegagerðinni er heimild að taka eignarnámi land jarðefni og önnur réttindi sem þörf verður á vegna framkvæmda sem félögin samkvæmt fyrstu og annarrar greinar standa að málsmeðferð vegna eignarnámsákvörðunarinnar gilda þau ákvæði sjöunda kafla vegalaga sem varða eignarnám

lagt til að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi ákvæði sjöundu greinar gilda um eignarnámsákvarðanir sem teknar eru eftir gildistöku þessara laga málsmeðferð vegna töku ákvarðana um eignarnám sem hafist hefur fyrir gildistöku laga þessara teljast fullnægjandi undirbúningur um ákvörðun um eignarnám samkvæmt lögum þessum enda uppfyllist allir þættir hennar ákvæði málsmeðferðarreglna sjöunda kafla vegalaga númer áttatíu tvö þúsund og sjö frá síðari breytingum þriðju grein hljóðar svo lög þessi öðlast þegar gildi í sjöunda kafla vegalaga er fjallað um heimildir vegagerðarinnar til eignarnáms til þjóðvegagerðar og hvers kyns vegahalds ákveðin óvissa hefur ríkt um það hvort eignarnámsheimild vegalaga nái til framkvæmda sem aðrir aðilar en vegagerðin ráðast í þannig hefur það sjónarmið komið fram að eignarnámsheimild laganna nái eingöngu til framkvæmda á vegum vegagerðarinnar þegar hún stendur ein að málum en ekki þegar aðrir aðilar svo sem samstarfsaðilar vegagerðarinnar eða félög sem vegagerðin fer með eignarleg eða stjórnunarleg yfirráð yfir standa fyrir framkvæmdum hinn tuttugasta og áttunda júní tvö þúsund og tíu samþykkti alþingi lög um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir í þeim lögum er ekki að finna sérstaka eignarnámsheimild

þegar tekið þátt í stofnun félaga sem ætlað er að ráðast í framkvæmdir samkvæmt heimild áðurnefndra laga og stendur undirbúningur að framkvæmd einstakra verkefna nú yfir í löggjöf um margar stórframkvæmdir sem ráðist hefur verið í á íslandi hefur tíðkast að kveðið væri á um heimild til eignarnáms lands og tengdra réttinda liggja ríkir samgöngu og byggðahagsmunir undantekningarlaust að baki því að áætlanir um slíkar framkvæmdir nái fram að ganga nægir í þessu samhengi að benda á eignarnámsheimild laga um vegtengingu um utanverðan hvalfjörð laga um landeyjahöfn áðurnefnda eignarnámsheimild vegalaga og eignarnámsheimildir skipulagslaga laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna vatnalaga og fjarskiptalaga svo að dæmi séu nefnd í ljósi þess sem fram hefur komið er hér lögð til breyting á lögum um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir í þá veru að vegagerðinni verði á skýran hátt veitt heimild til eignarnáms lands jarðefna og annarra réttinda sem til þarf í þeim tilgangi að félög samkvæmt fyrstu og aðra grein laganna geti staðið að lagningu suðurlandsvegar frá vesturlandsvegi austur fyrir ölfusárbrú að nýjum gatnamótum við núverandi suðurlandsveg lagningu vesturlandsvegar frá kollafirði að hvalfjarðargöngum lokið við reykjanesbraut frá kaldárselsvegi að víknavegi ásamt nauðsynlegum undirbúningi og staðið að gerð jarðganga undir vaðlaheiði ásamt vegalagningu að þeim

gert er ráð fyrir að um málsmeðferð vegna þeirra framkvæmda sem félög samkvæmt fyrstu og aðra grein laganna ráðast í á grundvelli þeirra fari eftir ákvæðum sjöunda kafla vegalaga númer áttatíu tvö þúsund og sjö með síðari breytingum í annarri grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða í því er í fyrsta lagi gert ráð fyrir því að ákvæði fyrstu grein frumvarpsins sem verði sjöundu grein laganna gildi um eignarnámsákvarðanir sem teknar verða eftir að frumvarpið verður að lögum tilgangurinn er að eyða vafa um tilvist lagaheimildar til eignarnáms og gera lagaskil skýrari í öðru lagi er kveðið á um að málsmeðferð vegna töku ákvarðana um eignarnám sem hafist hefur fyrir gildistöku teljist fullnægjandi undirbúningur að ákvörðun um eignarnám að því tilskildu að allir þættir málsmeðferðarinnar uppfylli kröfur ákvæða málsmeðferðarreglna sjöunda kafla vegalaga númer áttatíu tvö þúsund og sjö með síðari breytingum

með því óhagræði og eyðingu verðmæta sem slíku fylgir enda er sérstaklega kveðið á um það að tilhögun slíkrar vinnu eða gagnaöflunar standist fyllilega þær kröfur sem vegalög gera til eignarnáms virðulegi forseti eins og ég hef farið yfir er fyrst og fremst um það að ræða og eingöngu varðandi þetta frumvarp að bæta inn í lög frá níutíu og sjö tvö þúsund og tíu ákvæðum varðandi eignarnámsheimildir og meðferð þeirra við þær opinberu framkvæmdir sem stendur fyrir dyrum að fara í byggðar á þeim lögum og er fyrst og fremst um tæknilegt atriði að ræða en ekki neina stefnubreytingu eða áherslubreytingu varðandi þær framkvæmdir sem í lögunum er getið að lokinni þessari umræðu mælist ég til að málinu verði vísað til